Sajnálatos, hogy a magyar kormány által idén bevezetett, és 2013 tól még tovább szigorított tranzakciós illetéknek nevezett sarc teljes mértékben ellenkezik az európai tranzakciós adó szellemével. Az Orbán kormány csekkadója nem a spekulatív banki ügyleteket, hanem elsősorban a lakossági és a vállalati pénzmozgásokat bünteti.

Az Orbán kormány csekkadója helyett Magyarországnak is az európai tranzakciós adót kellene alkalmaznia, amely a lakosság, valamint a középvállalkozások helyett igazságos módon a spekulatív banki ügyleteket adóztatná meg.